Die Dieseltechnologie wurde eingeführt, um die CO2 Ziele zu erreichen, das ist schon gesagt worden.

Inzwischen gibt es schon längere Zeit ein Gesetz auf europäischer Ebene, das auch NOx Grenzwerte vorschreibt. Es hat sich nur schlichtweg keiner darum gekümmert weder die Autoindustrie, noch die Kommission, noch die entsprechenden Regierungen. Das muss man einfach festhalten, das kam auch in dem Untersuchungsausschuss klar zutage.

Die Verbraucher haben im guten Glauben Dieselautos gekauft und brauchen eine Entschädigung.

Wir brauchen keine Fahrverbote und keine Technologieverbote. Fahrverbote treffen Pendler, Technologieverbote sind auch falsch. Bei der Elektromobilität haben wir Batterien, wo Kinderarbeit beim Kobaltabbau in Afrika geleistet wird das ist auch nicht umweltfreundlich.